Zarówno sprawozdanie pana posła Swobody, jak i sprawozdanie prezydencji oraz komisarza Füle wskazują, że jest bardzo dobry klimat do zakończenia negocjacji z Chorwacją. Należy szczególnie podkreślić determinację samej Chorwacji, która została wyrażona między innymi przez panią premier Kosor, nie tylko dotyczącą zamknięcia samych negocjacji, ale również współpracy z sąsiadami oraz Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Bliska perspektywa zakończenia negocjacji oraz stworzona w tej Izbie atmosfera pomogą również samej Chorwacji. To ważny sygnał, że nie będą piętrzyły się kolejne problemy, a te 20 lat oczekiwania zakończy się wraz z podpisaniem Traktatu o członkostwie.

przekazała wszystkim sąsiadom starającym się o członkostwo tłumaczenie pełnego Doceniam pracę pana posła Swobody, jestem również przekonany, że to ostatni raport o postępach Chorwacji w przygotowaniach do członkostwa. Rychło powitamy ją w gronie członków Unii Europejskiej.